Die Pauschalreiserichtlinie aus dem Jahr 2015 kann den Schaden, der den Konsumenten und den Vertragspartnern durch die Insolvenz des Reiseanbieters Thomas Cook entstanden ist, leider nicht verhindern.

Gerade große Tourismusanbieter müssen verpflichtet werden, einen ich betone realistischen Versicherungsschutz auch vorweisen zu können. Ich schlage daher eine Evaluierung der Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie in den Mitgliedstaaten vor. Daraus sollen dann Verbesserungen der Richtlinie abgeleitet werden, um das Vertrauen der Konsumenten in die Tourismusbranche in Zukunft wieder zu erhöhen.